Sur les opérations sous jacentes, pourriez vous, Monsieur le Président Caldeira, préciser au Parlement si la Cour délivre une déclaration d'assurance positive ou négative?

Sur le fond, et en dehors de la cohésion, les constats sont positifs. S'agissant de la cohésion, le taux d'erreur est trop élevé.

C'est une proposition que je vous réitère.